Señora Presidenta, yo quisiera referirme a este Acuerdo con Mercosur diciendo que es muy importante, también para mí, políticamente, que se celebre este Acuerdo entre Latinoamérica y la Unión Europea, sin duda, no solo por los aspectos comerciales, sino también por nuestras relaciones con América Latina. Yo soy española y, por tanto, creo que hay que promover un acercamiento y un buen método puede ser favorecer un acuerdo. No tengo tan claro que sea buena idea, probablemente, hacerlo con un mandato de hace diecisiete años. Y, señora Comisaria, también tengo que decirle que yo soy miembro de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, estoy en contacto permanente con el sector, estamos atravesando una crisis agrícola brutal, brutal. La Comisión y los Estados miembros, los Gobiernos de los Estados miembros, son incapaces de resolverla. No sé si es el momento adecuado para iniciar las negociaciones. No lo sé.